Frau Präsidentin, geschätzter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, Sie haben uns gerade mit ihren letzten Worten sehr aus dem Herzen gesprochen, denn angesichts der mehr als tausend Todesopfer bei dem jüngsten Vorfall in dieser großen Fabrik ist die Betroffenheit nicht nur hier im Europäischen Parlament sehr groß.

Bei aller Betroffenheit es ist wichtig, dass wir nicht nur auf die Billigkleidungsketten schimpfen. Das kann nicht die Antwort sein, weil wir leider merken mussten, dass auch Firmen, die hochpreisige Artikel verkaufen, diese oft zu fragwürdigen Bedingungen herstellen und die Frage des Endpreises eines Produkts oft mit den Herstellungs und Produktionsbedingungen überhaupt nichts zu tun hat. Auf der anderen Seite glaube ich auch, ein reiner Boykott, wie manche das in der ersten Aufregung gefordert haben, wäre nicht die richtige Lösung. Denn wir reden ja im Textilsektor in Bangladesch über mehrere Millionen Menschen, die auf ihren Lebensunterhalt angewiesen sind, die in dieser Branche ihr Geld und ihren Lebensunterhalt verdienen und die vor allem im dortigen Verhältnis trotz der aus unserer Sicht extrem niedrigen Löhne überdurchschnittlich verdienen. Deswegen stellt sich mir auch die Frage Sind denn wirklich primär die Standards das Problem?

Wenn man sich das Gebäude anschaut, in dem diese Fabrik untergebracht war, war es ja offensichtlich, dass dort vieles nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und dass dort bestehendes Recht nicht eingehalten wurde. Auf der anderen Seite werden sich sicher auch die Behörden in Bangladesch die Frage stellen lassen müssen Haben sie ausreichend getan, um sicherzustellen, dass sich die Menschen vor Ort an Recht und Gesetz halten?

zusammenarbeiten möchte. Aber ich wäre sehr dankbar, wenn wir uns überlegen könnten, wie wir es über unsere gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik, über die gemeinsame Handelspolitik, über unseren Austausch schaffen, unsere Erfahrung in diesen Bereichen wirklich anzubieten, nicht besserwisserisch und oktroyierend, sondern als aufrechtes Angebot.

Es sind ja im Moment eher die kleineren Bewegungen, die fair hergestellte Produkte an den Mann bringen.

Denn wir brauchen keine Solidarität der Reichen mit den Reichen, sondern wir brauchen eine Solidarität der breiten europäischen Käuferschaft mit den Menschen in diesen Ländern!